Señor Presidente, el sector de la pesca en Europa está atravesando por malos momentos y si además hablamos del sector de la pesca de países que tienen programas de ajuste económico, la situación aún es más dramática. Por ello felicito a la Comisión, porque con el aumento de la cofinanciación a los programas del Fondo Europeo de Pesca ayudaremos a distintos países —entre ellos Grecia, Irlanda o Portugal— a que puedan tener más liquidez y puedan seguir ejecutando los programas de cohesión que ayudarán a su recuperación económica mediante la creación de empleo y el estímulo del crecimiento. La aplicación retroactiva de las medidas, desde el 1 de enero de 2012, contribuirá a ello, y esperemos que sea suficiente con su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013, porque ello querrá decir que Europa está saliendo de este bache.